frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um losun gróðurhúsalofttegunda en með frumvarpi þessu er stigið fyrsta skrefið til innleiðingar reglna um viðskiptakerfi evrópusambandsins sem er hluti af samningnum um evrópska efnahagssvæðið frumvarpi þessu er ætlað að innleiða annars vegar tilskipun tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda oft nefnd móðurtilskipun viðskiptakerfisins og hins vegar tilskipun tvö þúsund og átta hundrað og eitt e b sem breytir tilskipun tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b og fellur flugstarfsemi undir gildissvið hennar viðskiptakerfi e s b með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda var komið á fót árið tvö þúsund og fimm en viðskiptakerfið er meginstjórntæki e s b á sviði loftslagsmála því er ætlað að mynda hagrænan hvata til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda þannig að fyrst verði dregið úr losun í þeim geirum þar sem það er fjárhagslega hagkvæmast losunarheimildum er að hluta til úthlutað ókeypis og að hluta til verða þær boðnar upp fyrirtæki geta selt umframheimildir á markaði eða keypt sér viðbótarheimildir ef upp á vantar tilskipun tvö þúsund

þar sem sú starfsemi sem fallið hefur undir kerfið hingað til er mjög umfangslítil á íslandi það er orkuframleiðsla úr jarðefnaeldsneyti hefur þátttaka íslands hingað til takmarkast við upplýsinga og skýrsluskil til eftirlitsstofnunar efta nú liggur fyrir að miklar breytingar verða á viðskiptakerfinu á næstu árum þar sem flugstarfsemi verður felld undir kerfið frá fyrsta janúar tvö þúsund og tólf og frá fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán þá víkkar gildissvið viðskiptakerfisins bæði hvað varðar tegundir starfsemi sem undir það falla og tegundir gróðurhúsalofttegunda sem það nær til með þessum breytingum mun viðskiptakerfið hafa mikil áhrif hér á landi til viðbótar við flugstarfsemi sem fellur undir kerfið frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og tólf mun stór hluti iðnaðarstarfsemi hér á landi sem losar um gróðurhúsalofttegundir svo sem álframleiðsla falla undir kerfið frá tvö þúsund og þrettán

helstu nýmæli sem felast í frumvarpinu eru þau að þau að starfandi iðnaði sem fellur undir viðskiptakerfið frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán er gert skylt að hafa losunarleyfi sem umhverfisstofnun gefur út losunarleyfi þetta er forsenda þess að viðkomandi fyrirtæki geti sótt um og fengið úthlutað ókeypis losunarheimildum fyrir tímabilið tvö þúsund og þrettán til tvö þúsund tuttugu þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að bætt verði við lögin nýjum kafla um losunarheimildir flugrekstraraðila kaflinn gildir þá um þá flugrekstraraðila sem falla undir umsjón íslenska ríkisins og í honum er kveðið á um skyldu flugrekstraraðila til að skila inn losunarheimildum árlega sem svarar til losunar þeirra árið á undan ókeypis úthlutun og uppbót losunarheimilda og skyldur flugrekstraraðila til vöktunar og skýrslugerðar um losun gróðurhúsalofttegunda þá er gert ráð fyrir nokkrum breytingum til þess að víkka út gildissvið laganna þannig að þau nái til þeirrar nýju starfsemi sem falla mun undir viðskiptakerfið gert er ráð fyrir því að umhverfisstofnun beri sem áður ábyrgð á framkvæmd laganna og geti lagt á sektir séu ákvæði þeirra um skil á losunarheimildum og losunarskýrslum ekki virt virðulegur forseti ég hef rakið hér meginefni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til hæstvirtrar umhverfisnefndar